presadzovanie aj ľudských práv, tak ako ich my vnímame v Európe. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme si povšimli ľudí so zdravotným postihnutím, aké tam majú práva. Že ľudia sa vôbec nemôžu slobodne zhromažďovať. Že tam neexistujú nezávislé odbory.

Komisia by mala byť ďaleko dôslednejšia pri presadzovaní tohto obchodného dokumentu a vymôcť na partneroch taký prístup k ľudským právam, aký by sa aj nám páčil.